Me parece que se puede decir con bastante contundencia que, desde que comenzaron las negociaciones para la adhesión con Turquía, sobre la base de un acuerdo unánime del Consejo, el proceso globalmente merece una valoración positiva. Se ha ayudado al proceso de democratización y de modernización de Turquía. Sin embargo, es obvio también que hay multitud de problemas, hay avances, hay retrocesos, hay noticias malas de vez en cuando la prohibición reciente del partido kurdo DTP es una de ellas y que nos enfrentamos a un largo camino de una enorme complejidad. Aquí, en este Parlamento, acostumbramos a decir siempre lo que tienen que hacer los demás. Creo que sería bueno que afirmáramos también, en este panorama futuro de la negociación con Turquía, cuál es nuestra posición mayoritaria. Me parece que quedará reflejada en el informe de Rita Oomen Ruijten, con una mayoría amplia, favorable a no establecer un criterio de dos pesos y dos medidas en los procesos de negociación, a ser firmes y claros en nuestras intenciones y a no emitir señales contradictorias, porque esto es lo que podría realmente alimentar un círculo vicioso, en el cual las reticencias, las ambigüedades y las contradicciones europeas retroalimentaran los sectores más reacios o contrarios a la adhesión a Europa en la propia Turquía, sectores nacionalistas o de otro tipo, contrarios a integrarse en Europa.

Hacemos camino al andar, no sabemos cuál será el momento del final, pero hay que ser fieles al respeto a la palabra dada pacta sunt servanda Tenemos un proceso de negociación para la adhesión de Turquía en la Unión Europea y debemos ser claros, nítidos y naturalmente también circunspectos en esta voluntad.